Ale verím, že máme spoločný cieľ, a to je to, aby sme, my ženy, mali v dnešnej spoločnosti rovnaké postavenie, práva a príležitosti ako muži. Tento proces je samozrejme dlhodobejší, ale môžme mu spoločne pomôcť napríklad tak, že podporíme ženy, aby sa viac zapájali do pracovných oblastí, kde sú v menšine, napríklad v tzv. zelených pracovných pozíciách, vo vede a výskume, v IT technológiách, a že budeme redukovať platové rozdiely pri rovnakej práci, že budeme presadzovať kvóty, napríklad na vedúcich a rozhodovacích pozíciách, či už ide o podniky, ale takisto aj v politike. Rovnako je samozrejme nevyhnutné, aby sme vytvorili potrebnú legislatívu v oblasti násilia páchaného na ženách, kde máme stále veľký problém. Nemôžeme zabúdať ani na to, aby sme venovali dostatočnú pozornosť sexuálnemu reprodukčnému zdraviu žien, pretože všetky ženy musia mať kontrolu nad svojim reprodukčným a sexuálnym právom. A to aj vďaka tomu, že im umožníme prístup k cenovo dostupnej kvalitnej antikoncepcii. Na to, aby sa ženy mohli plnohodnotne zapojiť do pracovného života tak ako muži, ich samozrejme musíme podporiť aj v dôležitej úlohe matky, manželky a člena rodiny, na ktorom najčastejšie leží starostlivosť o rodinu, deti, rodičov a príbuzných. Musíme ženám umožniť flexibilitu pri štúdiu, možnosť flexibilnejších pracovných zmlúv a pracovného času, zabezpečiť sociálne zariadenia pre ich blízkych, či už deti alebo príbuzných v starobe. V tomto kontexte by som tiež rada vyzvala Radu, aby sme konečne vyriešili otázku materskej a rodičovskej dovolenky podľa návrhu Európskeho parlamentu z minulého roka. Verím, že sa nám podarí tento proces rovnoprávnosti neustále podporovať a že na budúci rok budeme riešiť správu, ktorá bude môcť zaznamenať omnoho väčší pokrok ako dodnes.